virðulegi forseti eru það eðlilegar aðstæður í efnahagslífi að fyrirtæki þurfi að stunda spekúlasjónir með gjaldmiðla til þess að reyna að verja hagsmuni sína nei er það eðlilegt að almenningur þurfi nauðbeygður að reyna að flýja íslenska krónu og umhverfi hennar einsggo almenningur hefur gert undanfarin ár og sótt í auknum mæli í erlend lán og þarf þá líka að fara að stunda gjaldeyrisspekúlasjónir nei auðvitað hlýtur það að vera meginmarkmið stjórnvalda að hafa gjaldmiðil sem fólk og fyrirtæki hafa trú á svo einfalt er það og gjaldmiðill sem fyrirtæki geta átt viðskipti með í öðrum löndum og einhver hefur smotteristrú á þannig er það ekki með íslenska krónu það er einfaldlega ekki þannig vegna ummælanna um atvinnuleysi sú penignamálastefna sem keyrð er í dag miðar að samdrætti sá samdráttur mun kosta atvinnuleysi við sjáum þegar glitta í atvinnuleysi nú það er ekki eins og íslenska krónan forði okkur frá atvinnuleysi